Hvala za besedo, spoštovani predsednik, lep pozdrav vsem prisotnim predstavnikom ministrstva za finance. Kar zanimiva razprava glede na to, da je bilo po tistem, ko smo mi ta zakon o demografskem skladu dali v neko proceduro, veliko strinjanja s tem, da to potrebujemo, in so vse poslanske skupine načeloma stvari podpirale mi smo takrat tudi jasno povedali, da gre zakon po normalnem postopku, kar pomeni, da imamo več branj in da bo možno v nadaljevanju seveda zakon tudi dopolniti z boljšimi rešitvami, ki bodo prišle strani vseh ostalih poslanskih skupin, ne samo opozicije, ampak tudi koalicije, kar glede na to, da imate to zavezo že več let v koalicijskih pogodbah, tako prejšnji, prejšnja koalicija kot zdajšnja, je bilo pričakovanje, da se na tem ključnem problemu, ki ga nihče od vas ne zanika, in vsi ocenjujete bo to v nadaljevanju celo večji problem in da se bojo problemi na področju pokojninske blagajne stopnjevali, je bilo pričakovanje, da bomo pa to vseeno poskusili skupnimi močmi spraviti do neke primerne oblike, vendar kot kaže, smo bili mogoče preveliki optimisti, tako kot očitno vedno, kadar predlagamo nekatere stvari, ki jih imate zapisane v koalicijskih pogodbah, veliko je bilo, očitanja, da mi ne znamo sodelovati, kolegi so že povedali par primerov iz preteklosti, lahko rečemo tudi kakšen primer iz tako imenovane sedanjosti, zakon o voznikih smo skupno pripravili, čeprav smo ga mi predhodno že vložili, kot sami pa smo poslušali, bi rekel dobre predloge, ki so prišli s strani koalicije, zakon v proceduri zaustavili tako, kot omogoča poslovnik, ga dopolnili s predlogi koalicije in ga nato skupno vložili in upam, da bo v naslednjem branju tudi dobil podporo, tako kot je na prvem branju, se pravi, da se da, kadar koli smo mi na potezi, da se na neki način uklonimo, prisluhnemo nekim dobrim rešitvam, smo to vedno pripravljeni narediti, v obratni smeri pa očitno zadeva ne funkcionira in, dokaz temu je bil celoten prejšnji mandat, zdajšnji mandat pa očitno ni nič boljši, zdaj smo že eno leto v tem državnem zboru pa se praksa ni čisto nič spremenila, zdaj, s kar nekaj poslanci sem na hodniku govoril, pa so rekli: "Saj bo vlada prinesla nov predlog zakona in to zelo v kratkem." Po enem letu ni bilo nič storjenega, ko mi nekaj vložimo, vlada vedno reče: "Bomo prinesli sistemsko rešitev, bomo prinesli neko drugo rešitev, ki bo to reševala." Vsi poslanci ste bili v državnem zboru, ko smo sprejemali proračun, takrat vlada ni prisluhnila lokalni skupnosti po povečanju glavarine, na drugi strani se je pa zavezala do novega leta pripraviti ukrepe, ki bojo zmanjšali, pritisk na stroške občin. Pa sprašujem zdaj ministrstvo, ki je tudi pristojno, ne samo ministrstvo za, ne vem, okolje in vsi ostali, tudi ministrstvo za finance, kateri ukrepi so šli nasproti temu, da se občinam znižajo, bi rekel, obremenitve, jaz ne poznam nobenega, koalicijski poslanci so to zahtevali, vlada se je zavezala, nič nihče nič ne vpraša in enako bo tudi s tam zakonom, to, da poslušamo, da je zakon neprimeren zato, ker je naslovnik, ki ga je napisal, neprimeren, smo se naposlušali zadnjih pet šest let, to, da bo zakon vlada pripravila v zelo kratkem času, enako, ampak nikoli do zdaj do realizacije tega ni prišlo, pa približno isti ljudje sedijo na ministrstvih, nekateri ministri so se sicer zarotirali, nekatera ministrstva vodijo zdaj drugi ministri, vendar večina staffa na teh resorjih je enaka, in kako naj zdaj mi verjamemo, ki smo že dlje časa v parlamentu, da se bo pa zdaj nekaj korenitega spremenilo in boste vi to zadevo pospešili in pripravili zakonske predloge. Že to, da na zadnjih sejah praktično nimamo zakonov, ki jih vlada predlaga, je že neki, bi rekel, signal, da hudo pospešenega dela pa res ni za pričakovati od te strukture na posameznih ministrstvih, očitno tudi predsednik vlade nima časa, da bi se ukvarjal z vodenjem države, ampak hodi večinoma po raznoraznih proslavah, raznorazna društva, kjer ima govore, to je bolj stvar za kakšen protokol, ne pa za predsednika vlade, ki bi moral koordinirati ravno take službe, kot ste vi, ki obljubljate pripravo nekih zakonskih rešitev za dobrobit državljanov, na koncu pa ničesar od tega, še več, operativno se praktično iz meseca v mesec poslabšuje še nekateri ministri, ki so bili mogoče malo operativni, pa ste jih zdaj odstrelili, še poslabšuje stanje na posameznih resorjih, konkretno na ministrstvu za okolje in prostor, ne, nekateri, ki najbolj zagovarjajo nekatere zakonske rešitve, se v roku štirinajst dni sami ujamejo v neko past, ki so jo nastavljali, bi rekel, državljanom, kar je današnji primer nekega uradnika, ki je vehementno nekatere stvari za medije predstavljal, in zdaj naj mi verjamemo, da boste vi v roku, ne vem, šest mesecev, ste rekli, pripeljali pred nas usklajen predlog demografskega sklada, ki ga prej v štirih letih niste bili uskladiti, struktura je pa približno enaka ali pa skoraj enaka, prejšnjem mandatu je imela največja stranka šestintrideset poslancev, pa enega reformnega predloga ni spravila skozi in enega resnega zakona ni uspela izpeljati, zato se ne čudim ZDUS-u, ki je rekel predsednik Sušnik danes na jutranji razpravi, ko je bila v državnem svetu, ne, zdaj ga bom citiral: "Če bo pa vlada prišla z drugo varianto, naj se dobre stvari potegnejo ven in naj tudi vlada reče temu predlogu SDS, da je primeren za nadaljnjo obravnavo." Pol je pa rekel naprej: "Če bodo pa takoj na začetku rekli: "Ne, to gre stran," potem bomo pa tam, kjer smo bili, potem bomo pa spet šteli, katere firme gredo notri pa katere ven, in nič ne bo iz tega." Se pravi, zdaj lahko rečemo, da nekdo, ki je upokojenec, nima pravice, da razmišlja, ampak on je jasno povedal to, kar danes mi vsi razlagamo, če ne gre vsaj zadeva v prvo branje, samo izvedemo neki pritisk na vlado, da res pospeši oziroma pripravi neke svoje rešitve, potem ne bo nič, če danes zavrnete v prvem branju demografski sklad, ste razvezali vse obveze vlade in vlada v roku enega leta ne bo prinesla nič v državni zbor, taka je bila praksa to zdaj in to vidi očitno tudi predsednik ZDUS-a, ki je to izjavo dal v jutranji razpravi v državnem svetu, oni so tudi sprejeli okviru svojih organizacij, da je ta zakon ena primerna podlaga in izhodišče za to, da se ta problematika na dolgi rok razreši, vi imate kot poslanci še vedno možnost v drugem branju in celo v tretjem branju, da se zadevo zavrne, če ne bo v skladu z vašimi pričakovanji, če pa to na prvem branju zavrnete, se pa zavedajte glede na izkušnje, glede na strukturo, ki zdaj vlada in ki vam je že ves čas obljubljala, da bojo zakonske rešitve v parlamentu, pa jih ni, da tudi tega zakona ne bo do naslednjih volitev, ko bo Desus tik pred volitvami spet vložil neko varianto, zato da bo pred volitvami lahko mahal s tem. Hvala za ...